Doamnă președintă, Uniunea Europeană are nevoie de o administrație transparentă, eficientă și independentă. Este ceea ce, de altfel, a cerut și Parlamentul European în Rezoluția sa din 15 ianuarie 2013, în urmă cu câțiva ani.

Fondurile europene se absorb în baza unui sistem complicat și dificil de accesat de către cetățeni, iar întreprinzătorii se confruntă cu mecanisme birocratice stufoase, care le blochează activitatea. De aceea, modul de lucru al instituțiilor europene trebuie simplificat, pentru a deveni mai ușor de înțeles pentru toată lumea și, mai ales, pentru tineri.

Buna administrare nu este o opțiune, ci un drept legal, garantat de articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Principiile transparenței, eficienței și independenței duc la o Uniune Europeană mai solidă și au caracter obligatoriu pentru statele membre, atunci când acțiunile acestora intră sub incidența legislației UE. Uniunea Europeană însă este datoare să și eficientizeze administrația înainte de a critica funcționarea administrațiilor din statele membre. Cu toate acestea, constat cu regret că încă mai există probleme în a avea o abordare comună europeană. Anumite state sunt protejate când comit încălcări ale legislației europene, în timp ce altele, percepute ca fiind mai slabe, sunt uneori criticate fără argumente obiective. Absența dimensiunii europene se regăsește și la nivelul reprezentativității în instituțiile europene. Fie că vorbim de reprezentativitate națională sau de gen. O identitate și cultură comună europeană nu se poate face în absența unei reprezentări echitabile. De aceea, cred că este de datoria instituțiilor europene să corecteze asemenea situații și să propună un cadru legal transparent și eficient. Vorbim despre buna administrare. Vreau, în final, să invit cu fermitate Comisia Europeană să respecte Regulamentul și să vină cu o propunere la documentul realizat de Comisia pentru afaceri juridice privind o administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene.